Señor Presidente, señor Comisario, es hora de llevar a cabo pruebas de resistencia europeas que sean transparentes, flexibles, fiables y eficaces su calidad y credibilidad son necesarias para contribuir a la estabilidad financiera y al restablecimiento de la confianza de los mercados. Las pruebas de resistencia son una herramienta de supervisión fundamental para evaluar la solvencia específica de bancos individuales y la resistencia del sistema bancario en su conjunto. Con su diseño y ejecución, se trata de calcular cómo resistirían los bancos en determinadas condiciones adversas y detectar los riesgos de contagio para prevenir un efecto dominó que podría conducir al colapso. La Unión Europea cuenta con la experiencia previa de dos pruebas de resistencia, llevadas a cabo por el Comité de Supervisores Bancarios Europeos Las primeras datan de mayo de 2009, cuando el Ecofin mandató al CEBS para coordinar, en cooperación con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, pruebas de resistencia del sistema financiero. El objetivo era disponer de un nivel de información agregada sobre la resistencia del sistema financiero europeo en su conjunto, y se centraron en los veintidós mayores grupos bancarios. Los resultados no fueron divulgados al público en aquel momento se decía que por la alta sensibilidad del mercado solo se divulgó una metodología para contemplar tres escenarios el mejor, el promedio y el peor y eran unas pruebas que no tenían como finalidad la transparencia del mercado. Durante su desarrollo se adoptaron directrices propuestas por la Comisión, en julio de 2009, sobre ayudas de Estado, que establecían que los bancos necesitados de ayuda financiera para hacer frente a la crisis deberían someterse también a pruebas de resistencia.

porque los escenarios en cada país fueron diferentes porque la información proporcionada, en muchas ocasiones, no fue correcta todos recordamos el caso irlandés y la falta de información sobre algunos aspectos de exposición a la deuda soberana por los bancos de algunos países Y todo ello, aunque mejoró la percepción de algunos Estados miembros, no consiguió restablecer la confianza en el seno de la Unión Europea.

Y, en segundo lugar, qué se va a hacer para cubrir y capturar el potencial de riesgo relevante en todos los Estados miembros. Es necesario tener un diagnóstico adecuado es necesario, además, que el método se desarrolle de conformidad con los diferentes modelos de negocio y las estructuras de banca y, por lo tanto, es necesario que las pruebas de resistencia puedan dar la información que se necesita para actuar en consonancia.

La Autoridad Bancaria Europea divulgó el pasado 18 de marzo un documento de síntesis con la metodología y nosotros querríamos saber, cuando el Consejo Europeo de marzo consideró que debía divulgarse la información, qué medidas